umræðurnar skiptast í þrjár umferðir og hefur hver þingflokkur tíu mínútur í fyrstu umferð sex mínútur í öðru og sex mínútur í síðari umferð röð flokkanna verður þessi í öllum umferðum vinstri hreyfingin grænt framboð

ræðumenn flokkanna verða fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð talar í fyrstu umferð ögmundur jónasson sjötti þingmaður suðvesturkjördæmis í annarri umferð árni þór sigurðsson níundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður en þuríður backman áttundi þingmaður norðausturkjördæmis í þriðju umferð ræðumenn sjálfstæðisflokksins í fyrstu umferð geir h haarde forsætisráðherra í annarri umferð guðfinna s bjarnadóttir þriðji þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður en í þeirri þriðju kristján þór júlíusson fyrsti þingmaður norðausturkjördæmis fyrir framsóknarflokk talar guðni ágústsson þriðji þingmaður suður í fyrstu umferð siv friðleifsdóttir tíundi þingmaður suðvesturkjördæmis í annarri umferð en í þriðju umferð

fyrir samfylkinguna talar í fyrstu umferð össur skarphéðinsson iðnaðarráðherra í annarri umferð steinunn valdís óskarsdóttir tíundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður en í þriðju umferð einar már sigurðarson sjöundi þingmaður norðausturkjördæmis fyrir frjálslynda flokkinn talar í fyrstu umferð guðjón arnar kristjánsson sjötti þingmaður norðvesturkjördæmis en jón magnússon tíundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í öðru og grétar mar jónsson tíundi þingmaður suður í þriðju umferð